Nous avons dit à cette époque qu'aucun marché, aucun produit, aucun secteur ne doit échapper à une régulation efficace et à une supervision publique. C'était un agenda pour la transparence, pour la solidité des marchés financiers, pour la responsabilité nous y sommes et également un agenda qui devait comporter les outils de répression nécessaires. L'autre agenda, auquel je me suis attaché avec vous avec autant de passion, a été l'agenda plus proactif, plus dynamique, pour la croissance à travers le marché unique. Nous en avons d'ailleurs parlé tout à l'heure, à propos du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle en particulier.

Cette directive est un vrai pas en avant décisif dans les luttes contre les délits d'initiés et les manipulations de marchés. Cet accord, il a été possible grâce à votre travail.

Je voudrais souligner le travail exceptionnel qui a été fait, sur ce sujet comme sur d'autres, par Arlene McCarthy

Je voudrais saluer votre ténacité, votre compétence, votre indépendance, et dire publiquement, au nom de la Commission européenne, et aussi en mon nom personnel, puisque nous avons tant travaillé ensemble, que vous laisserez une grande empreinte dans le travail de ce Parlement et de cette législature. Je le dis comme je le pense.

Je m'associe à Viviane Reding, avec laquelle j'ai travaillé très étroitement et en bonne intelligence sur ce dossier comme sur les autres, pour remercier le Parlement de sa détermination à renforcer notre proposition de directive, en imposant des sanctions pénales allant jusqu'à quatre années de prison pour les abus de marché les plus graves. Je suis sûr que le risque désormais réel de la prison aura un véritable effet dissuasif et contribuera efficacement à restaurer la morale c'est un mot qui ne peut pas être absent des marchés financiers.

Cette directive comble aussi des lacunes issues des évolutions des marchés en interdisant les abus de marché sur les nouvelles plates formes de négociation ou sur celles qui utilisent toutes ces nouvelles technologies qui vont si vite. Elle régule aussi les manipulations croisées entre marchés financiers et marchés des matières premières et enfin, je viens de le dire, la manipulation des indices de référence, comme l'Euribor ou le LIBOR. Cette directive, Mesdames et Messieurs, nous pouvons en être sûrs, est un élément clé de cette architecture législative sur les abus de marché, sur les marchés d'instruments financiers. Nous aurons l'occasion de rajouter une pierre d'angle à l'édifice que nous avons construit ensemble quand nous débattrons, en avril, de l'adoption d'un autre règlement qui touche à tout ce secteur, dont votre collègue Markus Ferber a été l'actif rapporteur pour les règlements et les directives sur les marchés d'instruments financiers. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je pense que vous pouvez collectivement être fiers du rôle que vous avez joué tout au long de ces quatre années pour apporter, avec la Commission et avec le soutien du Conseil, plus de transparence, de responsabilité, de rigueur, et j'ose le mot, de morale, là où elle était nécessaire sur l'ensemble de vos marchés financiers. Je vous remercie très sincèrement de l'avoir fait à nos côtés.